Herr Präsident,

Wir müssen auch deutlich machen, dass wir uns gemeinsam aufstellen müssen, um Glaubwürdigkeit zu erreichen.

Auch hier müssen wir die Möglichkeit haben, uns stärker gemeinsam aufzustellen.

Das bedeutet, dass wir auch die Schwäche des intergouvernementalen Ansatzes sehen. Ein intergouvernementaler Ansatz bedeutet keine parlamentarische oder kaum parlamentarische Legitimation und Handlungsunfähigkeit in vielen Bereichen, weil er immer Einstimmigkeit erfordert.